În urmă cu o lună, Parlamentul European atrăgea atenția asupra situației refugiaților de la granița tunisiano libiană. S a subliniat atunci faptul că eforturile Uniunii pentru relocarea acestor persoane au fost insuficiente. S ar fi putut face mai mult dacă mecanismul de urgență susținut de Parlamentul European ar fi fost funcțional. Din păcate, după cum știm, procedura adoptării raportului privind Fondul european pentru refugiați este blocată.

Când este vorba despre măsuri de care depind vieți omenești, trebuie înlăturate dificultățile birocratice și identificată rapid o soluție. Am încredere că membrii Consiliului vor dovedi voința politică necesară pentru a putea avansa spre un program comun în materie de relocare a refugiaților.